Voorzitter, ik ben gelukkig stel ik vast niet de enige die zich bijzonder grote vragen stelt bij dit nogal dwaze initiatief, dat blijkbaar ertoe moet dienen om Italië te brandmerken als een land waar de vrijheid van informatie fundamenteel in het gedrang zou zijn.

Of ik denk aan een initiatief van de Commissie toen bijvoorbeeld een Nederlands politicus, ook nog zeer recent, niet eens toestemming kreeg om een andere Europese lidstaat, Groot Brittannië, binnen te komen. Of ik zou het zeer recente voorbeeld kunnen aanhalen van mijn eigen land, waar mijn partij Vlaams Belang, de tweede partij van Vlaanderen, door de met belastinggeld betaalde openbare omroep wordt gediscrimineerd.

Ja, er zijn in Europa veel problemen met de vrijheid van informatie en ze zitten bij lange niet allemaal in het Italië van Berlusconi.